Noua variantă de acord asigură o mai bună protecție a drepturilor cetățenilor europeni. Clienții băncilor europene vor putea obține acum informații referitoare la modul în care sunt folosite datele lor bancare personale. Consider că Europol va avea un rol foarte important, întrucât va verifica dacă suspectarea de terorism a unui client bancar este justificată sau nu, iar desemnarea de către Comisia Europeană a unei persoane care va supraveghea extragerea zilnică a datelor, va întări rolul Uniunii Europene. În concluzie, doresc să subliniez faptul că trebuie să menținem un echilibru între responsabilitatea de a asigura siguranța cetățenilor și protecția datelor cu caracter personal.